Ja chciałabym poprosić przedstawicieli PiS u, którzy są tutaj na sali, żeby powiedzieli i potwierdzili, że to nie jest prawda, że prezes ich partii pan Kaczyński wyzywa ludzi LGBT od zarazy, że od nich się można zarazić, i straszy dzieci, to znaczy mówi o tym, że

Proszę powiedzieć, czy to nie jest prawda i czy Kaczyński w tamtych wyborach nie straszył nas uchodźcami, a teraz nas straszy nową wymyśloną zarazą ideologią LGBT tylko po to, żeby wywołać strach w ludziach?